virðulegur forseti fram kom í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra að það hafi verið unnið mikið að loftslagsmálum í utanríkisráðuneytinu ég hlýt að spyrja mig hæstvirtur forseti hvort það geti verið hvernig er staðan á ríkisstjórnarheimilinu varðandi loftslagsmálin jú það er þannig að þegar umhverfisþing var haldið segir hæstvirtur umhverfisráðherra þórunn sveinbjarnardóttir að það eigi ekki að sækjast eftir svokölluðu íslensku ákvæði í næstu samningalotu

hvað skeður svo jú hæstvirtur forsætisráðherra segir á norðurlandaráðsþingi þrítugasta október í andsvari við mig og ég ætla að fá að lesa þetta orðrétt virðulegi forseti hvað skeður síðan þarna fer hæstvirtur forsætisráðherra varlega hvað skeður síðan í gær sjöunda nóvember segir hæstvirtur forsætisráðherra að ísland eigi að sækja um þessa klásúlu þessa kyoto bókun þetta íslenska ákvæði ég tel raunar að það sé mjög skynsamleg og rétt afstaða þetta var var mjög mikilvægt ákvæði og er mjög gott fyrir loftslagið eins og við vitum

hæstvirtur umhverfisráðherra bætir um betur í gær og segir nei það á ekki að gera það ég hlýt að spyrja virðulegi forseti hvað eru ráðherrarnir að hugsa þetta eru lykilráðherrar sem eru að tala lykilráðherrarnir eru umhverfisráðherra iðnaðarráðherra forsætisráðherra og utanríkisráðherra og ég vil spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra er ekki verið að skaða samningsstöðu íslands á erlendri grund með þessu tali út og suður í ríkisstjórninni